Frau Präsidentin! Ich darf an den Anfang meines Redebeitrags zunächst einmal ein Dankeschön an das Asylunterstützungsbüro richten, das inzwischen in sehr effektiver Form damit beginnt, in Griechenland ernsthaft Hilfe zu leisten und auch sehr effektiv vorzugehen, insbesondere in dem Bereich, den viele Kollegen gerade eingefordert haben, nämlich bei dem Aufbau vernünftiger Asylunterkünfte. Das griechische Parlament hat ja vor wenigen Tagen beschlossen, dass

Insofern halte ich es auch für sinnvoll, dass hier etliche Länder die Rückführung von Flüchtlingen ausgesetzt haben und dies auch in der Zukunft weiterhin so handhaben werden. Als zweites halte ich es für ganz wichtig, die Zusammenarbeit mit der Türkei deutlich auszubauen. Die Kommissarin hat ausgeführt, dass wir uns darum bemühen, diese auszubauen. Ich halte die Verquickung von Visapolitik und Rückführungspolitik für außerordentlich problematisch. Allerdings könnte man vielleicht, wenn es um die Visapolitik geht, nicht gleich den größeren Rahmen wählen, sondern sich wirklich schwerpunktmäßig auf Studenten und ähnliche Fragestellungen, Geschäftsleute, beschränken. Vielleicht wäre dies eine Lösung auch für die Länder, die unter Umständen derzeit noch Schwierigkeiten in diesem Bereich sehen.